Ich möchte auch hier anmerken Die Ausgleichszahlungen sind eine Erfolgsgeschichte in der europäischen Agrarpolitik. Sie haben dazu beigetragen, dass in diesen Gebieten eine flächendeckende Landbewirtschaftung erhalten geblieben ist, dort die Kulturlandschaft in ihrer Biodiversität gesichert wurde und die Arbeitsplätze der Menschen in diesen Gebieten erhalten wurden. Die Menschen haben damit Perspektiven in diesen Gebieten erhalten. Umso unverständlicher ist es für mich, wie die Kommission und auch der Rat mit diesem sensiblen Thema umgehen. Wenn wir diese acht biophysikalischen Kriterien betrachten, sehen wir, dass wir neue Ungerechtigkeiten erhalten, die wesentlich schlimmer sind als das jetzige System, in dem es einige Abgrenzungsprobleme gibt.

Aus Frankreich hört man, dass dort ein Gebiet ein benachteiligtes Gebiet werden soll, in dem die Landwirte das höchste Durchschnittseinkommen haben. Das passt doch alles nicht zusammen!